forseti vill láta þess getið að atkvæðagreiðslur verða klukkan fjögur og þá mun forseti leitast við að ljúka þriðja og sjötta dagskrármálinu og láta greiða atkvæði um þau klukkan fjögur